Monsieur le Président, grâce au travail de chacun et notamment du rapporteur, nous avons atteint au moins un objectif celui d'avoir trouvé, après des discussions bien difficiles, un accord sur le point clé de la procédure d'autorisation. Notre position sur cette question était de bon sens. Il s'agissait, d'une part, de garantir la viabilité du système, en clair d'éviter que l'ECHA ne soit surchargé d'un seul coup de demandes et ne puisse pas répondre, et, d'autre part, de favoriser un système qui encourage les produits à faible risque.

Sur le reste, si nous soutenons les amendements visant à donner de la flexibilité au système, comme les formulations cadres, nous refusons que cela se fasse à n'importe quel prix.

Pour cette raison, nous rejetons toute disposition qui pourrait conduire à remettre en cause la qualité de l'évaluation des produits ou à amoindrir le système incitant à la substitution des substances les plus préoccupantes. C'est la raison pour laquelle une série d'amendements qui viennent d'être déposés sont parfaitement déséquilibrés et ne peuvent être soutenus.

Ceci est le résultat d'un arbitrage qui donne la priorité aux intérêts du court terme sur la protection de la santé et de l'environnement. N'oublions jamais que la santé et l'environnement, c'est non seulement la défense des valeurs qui sont les nôtres, mais c'est également l'intérêt économique de la collectivité que de les défendre.